Je crois que nous sommes nombreux à vous avoir donné acte de vos précédentes déclarations et que nous vous avons même soutenue. Nous avons bien compris que la procédure vis à vis de la libre circulation était seulement suspendue. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce sont les discriminations. Vous attendez des preuves, Madame Reding, et vous les demandez au gouvernement français et à lui seul. Vous nous le dites, vous nous le redites, à chaque fois que nous vous interrogeons. Je dois vous dire, Madame la Commissaire, que je finis à la longue excusez moi, avec tout le respect que je vous dois par me demander si vous ne vous moquez pas un peu de nous.

J'ai rencontré les associations qui travaillent avec les Roms. Je travaille sur ces dossiers là depuis de très nombreuses années et j'avoue que j'ai été atterrée, Madame la Commissaire, par ce qu'ils m'ont dit de la situation des Roms dans les environs de Marseille.

Les associations ne peuvent plus les trouver pour assurer le suivi social et sanitaire.

La gendarmerie a annoncé qu'elle le supprimait. Mais lisez attentivement ce que dit l'avis de la CNIL et vous y verrez, Madame la Commissaire, qu'il est fait mention de l'origine ethnique dans les contrôles qu'a effectués la CNIL. Alors demandez ces contrôles.